Voorzitter, een premier met twee derde meerderheid in zijn eigen parlement hoeft niet met de grondwet te rommelen om resultaten te boeken. Hij hoeft niet met zo'n grote meerderheid de minderheid het mes op de keel te zetten om over zijn graf heen te regeren. Dat blijft toch nog steeds de grote vraag in uw beweegredenen. Waarom zou u niet gewoon de normale weg bewandelen? In die beweegredenen wordt u niet gestopt door andere landen.

Een inbreukprocedure waar drie onderwerpen uitgehaald worden en nog een dertigtal onderwerpen blijven liggen ik noem vrijheid van godsdienst leidt er waarschijnlijk toe, zoals u al gezegd heeft, dat er twee à drie dingen veranderd worden en dat de inbreukprocedure stopt, zoals wij hebben moeten aanschouwen bij de mediawet. Drie amendementen en het commentaar van de Commissie werd ingetrokken. Ondertussen worden er journalisten van hun baan beroofd en raken radiozenders hun frequentie kwijt.